Señora presidenta, repito lo que decía mi compañero que me ha precedido. En lo que llevamos del año 2019 más de mil personas han perdido la vida en el Mediterráneo mientras trataban de llegar a Europa. mil personas Mil seres humanos. Muertes que tienen responsables las políticas racistas de la Unión Europea. Esas que votan algunos aquí mismo desde sus escaños. Hacemos resoluciones que condenan, pero las políticas no cambian. En lugar de crear un cuerpo civil de salvamento y rescate y habilitar visados humanitarios desde zonas donde hay conflictos armados o situaciones de emergencia climática, mantienen la apuesta por alejar más las fronteras. Ya no les vale con financiar a las milicias libias involucradas en el comercio de esclavos, ahora también se va a abrir un centro de detención en Ruanda. En el caso de España, los gobiernos del Partido Socialista y el Partido Popular han sido pioneros en aplicar las políticas de externalización de fronteras en Marruecos. Un ejemplo reciente de sus consecuencias la muerte de Ansou Keita tras una paliza de las Fuerzas Auxiliares marroquíes en una redada. Así terminan las políticas de esta casa, con más muerte y más sufrimiento. Acabo con un recordatorio el Derecho internacional obliga a salvar vidas. Espero que, en caso de no hacerlo, tengan que rendir cuentas ante un tribunal.